Das ist in den letzten zwölf Jahren nicht geschehen. Da waren auch Deutschland und Frankreich dabei. Ich kann nur sagen Eine Europäische Union, die sich nicht an das Recht hält, an ihr eigenes Recht, die gräbt sich selbst das Grab. Es geht auch nicht, das jetzt einfach auf Deutschland zu schieben. Sie werden nicht glauben, wie viele Kolleginnen und Kollegen am Ende dagegen stimmen. Der sozialistische Kollege hat gesagt, wir müssten möglichst einheitlich sein. Nein!